Het is met andere woorden het oude verhaal van twee maten en twee gewichten, wat juist dit Europees Parlement zo ongeloofwaardig maakt.